Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso davvero che sia stata una bella pagina di democrazia parlamentare, quella che ci ha portato all'approvazione di questo testo. Condivido l'orgoglio e la gioia espressi da Udo Bullmann, e vorrei anche ringraziare il Vicepresidente Katainen per il suo ruolo e anche per le generose parole che ha espresso oggi.

2.0 possa rafforzare sia la quantità sia la qualità degli investimenti mobilitati. È stato questo un po' il nostro rovello conciliare quantità e qualità. Più qualità con l' earmarking per il contrasto al cambiamento climatico, con lo scoreboard con il sostegno ai piccoli progetti, più quantità e migliore distribuzione regionale con le norme sul pricing e in quelle sul blending con i fondi strutturali, e infine più trasparenza e più democrazia con i cambiamenti nella governance. Ora ci aspettiamo coerenza nell'implementazione del regolamento, e il Parlamento europeo sarà in prima fila anche in questa fase.